Jaz se strinjam, da je treba preganjati delo na črno. Se strinjam z državnim sekretarjem. Problem pa je, da v tem primeru so se ti podjetniki znašli po eni drugi strani. Ne. Zaradi tega, ker so bili v to prisiljeni. Morda imajo še kakšnega zaposlenega doma, dva, tri, štiri, pet. A pa bi raje vi videli, da jih bi imeli na breme delo, družina, socialne zadeve, pa jim bi plačevali, kot brezposelne osebe. Evro na evro, evro na evro. Pa dajmo ljudem možnost, da delajo, ljudje božji, no, da ustvarjajo, pa da grejo potem v trgovine, da zapravijo, se imajo lepo, da grejo na počitnice. Čim več tega. Da denar kroži. In potem bo več ostalo vsem.